Kad je riječ o institucijama Europske unije i zlostavljanju na radnom mjestu, žalosno je da je potreban velik javni skandal kako bi nadležni adresirali ovaj problem. Ako je istina da se to godinama događalo i u ovoj zgradi i da su žrtve često bile obeshrabrene u prijavljivanju jer je stvorena klima u kojoj je takvo primitivno ponašanje bilo manje ili više prihvatljivo, treba pokazati da ono to nije i da mora biti strogo kažnjeno. Svi koji prijave uznemiravanje ili zlostavljanje trebaju biti maksimalno zaštićeni tako što će im biti zajamčeno da zbog prijave neće izgubiti posao te im mora biti pružena stručna pomoć. Želimo li Europu u kojoj se ljudi u nepovoljnijem socioekonomskom položaju neće doživljavati kao roba i tretirati nedostojno čovjeka, Europski parlament mora voditi primjerom i zato odgovorno ponašanje mora početi ovdje i danas.